Vážená paní poslankyně, zmínila jste tady případ, že vašim občanům byly odebrány děti v členské zemi, a tou je Velká Británie.